Señor presidente, tenemos que aplicar las medidas de emergencia para enfrentar las sucesivas olas de frío, pero seguimos apostando por una respuesta global a la crisis de los refugiados que pasa por volver a nuestros valores, cumplir la legislación de acogida en vigor, trabajar en integración y crear unos procedimientos de llegada y asilo que sean seguros. Las sociedades con alma, las que mejor gestionan la diversidad, son, también, las más prósperas. La solidaridad de la ciudadanía se expresa claramente en iniciativas de personas, de organizaciones cívicas, de instituciones locales o regionales, el nivel que va acoger y que gestiona los servicios que deben recibir los refugiados. Hay que conectar con esa disposición y tener voluntad cívica y política en los procesos de decisión de los Estados más reticentes a aplicar estas medidas. Y, en esa línea, el presidente de Euskadi, Iñigo Urkullu, tras volver a ganar las elecciones, apostando por esos valores, ha dedicado su primer viaje al exterior a conocer la experiencia de los corredores humanitarios de San Egidio y solicitará que se aplique esto al Gobierno español, que se aplique en España.